Je zarážející, že léta toleruje systematické a časté kontroly uvnitř Schengenu, kde více než polovina českých autobusů je kontrolována bavorskou policií, aniž bychom věděli proč. Týká se to také i nás poslanců, kteří jsme kontrolováni při jízdě do Štrasburku. Přes veškerá upozornění, včetně mých interpelací, jsme se nedočkali razantní reakce ze strany Evropské komise. Před rokem nizozemský ústavní soud podobné kontroly označil za porušení unijního práva. Proč Evropská komise mlčí? Proč nezahájila šetření proti zemím porušující komunitární právo? Druhým problémem je nefunkčnost externí dimenze Schengenu, společné vízové politiky.

Jednostranné uvalení kanadských víz pro české občany právě teď slaví smutné třetí výročí, protože Komise nebojuje za práva svých občanů. Naopak, Komise nyní bojuje proti plnoprávnému zapojení Evropského parlamentu do nařízení o vízech udělených třetími zeměmi a do dalších norem. To vše podrývá důvěru občanů v evropské instituce, které nechrání jednu ze čtyř klíčových svobod Evropské unie, svobodu pohybu. S plnou vážností musím konstatovat, že za dnešní problémy v této oblasti plně odpovídá Evropská komise, a také vy, paní komisařko. Pověstně sklízíte, co jste sama zasela.